Quería aclarar el efecto que tendrá esta votación si la objeción sale adelante —cosa a la que animo a esta Cámara—, ello no significará que caigan todos los proyectos de la lista, incluidos los que ustedes consideren positivos, sino que la Comisión Europea nos tendrá que presentar una nueva versión de lista con menos proyectos de gas y, por tanto también, más proyectos eléctricos, que es